Aussi tout le monde s'accorde t il à reconnaître qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit.

C'est donc le droit international qui doit apporter ses solutions.

L'Union européenne a appuyé cette capacité de prise en main, par l'Afrique, de ses propres intérêts en matière de sécurité, dès le début des années 2010. L'Union européenne reste aussi, de nos jours, un partenaire indispensable des deux pays issus de la séparation du Soudan. Premier acteur humanitaire, premier acteur du développement, premier acteur du dialogue politique avec les Soudanais et les Sud Soudanais, l'Union européenne détient l'une des clés de la solution au conflit actuel. L'une des clés, mais pas la seule.